Deswegen ist gerade die Präsentation von Ursula von der Leyen heute wohltuend den Ausgleich zu suchen, das Miteinander zu praktizieren, das Angebot auf den Tisch zu legen, für diesen Kontinent gemeinsam zu arbeiten. Sie hat uns heute ein starkes Team vorgestellt, das anpacken will, das motiviert ist, und wir haben heute die Chance, diesem Team ein demokratisches Mandat zu geben.

Aber sie werden erfolgreich aus dem Amt hinausgehen, gemeinsam mit dem Parlament. Sie sind darauf angewiesen, dass wir sie unterstützen, dass wir am Ende des Tages gemeinsam zwischen dem Parlament und der Kommission Partnerschaft aufbauen und miteinander für dieses geeinte Europa arbeiten. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und wenn ich in der Schlussrunde jetzt höre, wie Linke und auch leider viele, viele Rechte hier in diesem Haus schon Agitation gegen die neue Kommission betreiben und wieder Angriffe starten und sich der Verantwortung verweigern, dann ist die beste Antwort, die wir heute geben können, ein starkes Ja zu dieser Kommission.